herra forseti ég vil þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir ágæta ræðu

ekki væri ég á móti því að ræða ýmsar leiðir til þess að byggja upp gott og stöðugt velferðarkerfi með lífeyrissjóðina innbyrðis það var dálítið hressandi að heyra hæstvirtur ráðherra tala hér áðan um kapítalískt kerfi og galla þess og svoleiðis það er langt síðan maður hefur heyrt svona hreinræktaðar kommúnistískar hugsanir þannig að þetta er hressandi þeir liðu undir lok þarna í sovét á sínum en tíma en lifa sem sagt enn á íslandi mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra hann var formaður stjórnar l s r á tímabili og ég vil spyrja hann beint út hvort það hafi komið fram tillaga frá fulltrúum launþega í stjórn l s r að hækka iðgjaldið í samræmi við tryggingafræðilega úttekt og nauðsyn hennar varðandi framtíðariðgjöld og annað slíkt sem haf i svo verið fellt af fulltrúum ríkisins

mismunur á framtíðarskuldbindingum og eignum upp á fjörutíu og sjö milljarða og hvernig standi á því að þetta kerfi sem átti að vera sjálfbært það er a deildin

prósent og dugar ekki til og það munar fjórum milljörðum hjá ríkissjóði í minni iðgjöldum á hverju ári hvort þetta sé af tillitssemi við fjárlögin og fjármálaráðherra sem þetta hafi ekki verið hækkað og hver er ábyrgð stjórnarinnar bæði launþegahlutans og fulltrúa ríkisins í því að a deildin er ekki sjálfbær eins og hún átti að vera samkvæmt lögum